Pro mě budování vnitřního energetického trhu není jen otázkou ekonomické výhodnosti a posilování vnitřního trhu EU jako takového, ale je to pro mě i otázka energetické bezpečnosti, která je zvláště pro menší země, které dříve v dobách komunismu spadaly pod vliv Sovětského svazu,

právě z území Ruska, a budeme schopni případně s těmi vnějšími partnery společně také vyjednávat lepší podmínky. Výhodou toho materiálu, proč ho schvaluji a podporuji, je mimo jiné i to, že zůstává na jednotlivých státech, aby si volily své energetické zdroje, včetně tedy atomové energie. Atomová energie není zde zapovězena, to si myslím, že je velmi správné a rozumné.